La situation politique, très instable, de ce pays est très préoccupante. Les violations des droits humains sont nombreuses violences contre les manifestations populaires, arrestations illégales, détentions arbitraires, abus contre les journalistes et opposants politiques. Les forces de sécurité jouissent d'une totale impunité. Des leaders de mouvements politiques d'opposition sont emprisonnés. Nous exigeons leur libération. Par ailleurs, la gestion incontrôlée des richesses naturelles du pays menace les perspectives de développement pour les générations futures et prépare un désastre écologique. Nous condamnons l'exploitation illégale des ressources minérales ainsi que le pillage des bois précieux et, en premier lieu, du bois de rose. La restauration de l'état de droit à Madagascar est une urgence absolue et nécessite l'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques bénéficiant de l'aide internationale et, en premier lieu, de l'Union européenne.